Herr Präsident, Herr Kommissar! Die SD Fraktion unterstützt den Bericht von Åsa Westlund, der ambitioniert, aber trotzdem ausgewogen ist er hat im Ausschuss ja auch eine große Mehrheit gefunden. Die endokrinen Disruptoren sind eine besondere Herausforderung. Sie schädigen Mensch und Tier.

Ich stimme zu, Herr Kommissar, das Vorsorgeprinzip gebietet es, dass wir nicht warten, bis noch mehr Schäden entstehen, sondern dass wir handeln. Im Bericht von Åsa Westlund wurden mehrere Schritte genannt, was wir machen sollen. Wir brauchen eine eindeutige Identifikation der Chemikalien, die diese endokrinen Wirkungen zeigen. Wir brauchen entsprechende Testmethoden, um das herauszufinden.